Presidente, ante el secuestro del pesquero español por piratas en el océano Índico, quiero destacar la firme determinación del Gobierno español, con el apoyo de la Unión Europea, para liberar a los treinta y seis tripulantes —dieciséis de ellos españoles— sanos y salvos, y entregar a la Justicia a los secuestradores. Gracias a la operación europea Atalanta, puesta en marcha en diciembre de 2008 por iniciativa francoespañola —a la que se han sumado otros países de la Unión Europea—, hoy contamos con un considerable despliegue de fuerzas en la zona.

Por último, instamos a los Estados miembros a que pongan sus servicios de información e inteligencia en acción para la búsqueda y detención de los intermediarios que dan pistas a los piratas y cobran los rescates, y que actúan desde suelo europeo.